eina umdeildustu ákvörðun íslenskra stjórnvalda á síðari árum sem er stuðningur íslands við innrásina í írak árið tvö þúsund og þrjú eins og háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson kom inn á hér áðan erum við að ræða hér tvö skyld mál sem eðlilegt er að sé fjallað um í einu lagi hér á þinginu það er annars vegar málið sem háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson er fyrsti flutningsmaður að og síðan það mál sem ég er fyrsti flutningsmaður að og snýr að skipan rannsóknarnefndar um íraksstríðið ég vil fagna miklum stuðningi hér á þinginu við málið það er málið um skipan rannsóknarnefndarinnar það eru tuttugu og sjö þingmenn úr öllum flokkum nema sjálfstæðisflokknum sem eru flutningsmenn að þessu máli og ég held að það skipti afar miklu máli að það sé þverpólitísk samstaða um þetta mál því að það er afar brýnt að mínu mati að við gerum þetta upp sú tillaga sem ég er fyrsti flutningsmaður að gengur út á það að skipa a manna rannsóknarnefnd þingmanna í því skyni eins og segir í tillögunni að rannsaka aðdraganda og ástæður þess að þáverandi ríkisstjórn íslands ákvað að lýsa yfir stuðningi við innrás bandaríkjanna og bretlands án nokkurs samráðs við alþingi ástæðan fyrir því að rannsóknarnefndin er höfð sex manna er sú að ég tel eðlilegt að í þessari rannsóknarnefnd sitji einn fulltrúi úr öllum þeim flokkum eða hreyfingum sem sæti eiga á alþingi og að það séu engir meirihlutafulltrúar þar það sé eingöngu hugsað um það að það sé einn frá hverjum aðila ég er einnig þeirrar skoðunar frú forseti að það sé mjög mikilvægt fyrir þingið að fara að marka sér þá stefnu að skipa oftar og í ríkari mæli þingmannanefndir en við höfum gert hingað til síðastliðið haust ákvað forsætisnefnd að láta gera skýrslu um eftirlitshlutverk alþingis sú skýrsla hefur verið kynnt hér í þinginu þar sem meðal annars kemur fram að það sé mjög æskilegt að þingið skipi fleiri og oftar rannsóknarnefndir en gert hefur verið það eru vinnubrögð og vinnulag sem tíðkast í öðrum þjóðþingum en við höfum ekki notað hér á íslandi þannig að þetta er liður í því að kynna til sögunnar í æ ríkari mæli en verið hefur skipan rannsóknarnefnda hér á vegum þingsins þá gefa ég að það skipti afar miklu máli að þær séu þannig skipaðar að allir flokkar sem eiga fulltrúa á þingi komi að og það sé ekki einhver meiri hluti eða minni hluti eða stjórn og stjórnarandstaða það er auðvitað rétt sem háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sagði hér áðan að þetta mál á sér auðvitað aðdraganda og þetta hefur áður verið rætt hér það hafa verið flutt önnur þingmál í gegnum tíðina um að það verði skoðað hvernig staðið var að þessari ákvörðun þau þingmál hafa því miður ekki náð fram að ganga menn hafa spurt mig gjarnan að því að undanförnu til hvers að fara af stað með þetta liggur ekki fyrir nú þegar hverjir tóku ákvörðunina jú að sjálfsögðu liggur það fyrir þeir tveir menn sem bera a ábyrgð á þessari ákvörðun hafa báðir stigið fram á undanförnu vikum og sagt að rannsóknin væri óþörf vegna þess að það liggi fyrir að þeir tóku þessa ákvörðun en málið snýst ekki um það spurningin er miklu fremur hvernig stóð á því að þessir aðilar gátu tekið þessa ákvörðun það er aðdragandinn að ákvörðunartökunni ekki það að þessir menn tóku hana sjálfir eins og segir á síðu þrjú í greinargerð með tillögunni frú forseti er það hugmynd okkar sem flytjum þetta mál með leyfi forseta að nefndin sem hér er lagt til að taki að málið fyrir að hennar verk sé meðal annars að athuga a hvort sérstök beiðni barst um þennan stuðning hver beiðandinn var og að hverjum beiðnin beindist innan íslenska stjórnkerfisins b hvaða upplýsingar bárust ríkisstjórninni um forsendur innrásarinnar og hvaðan c hvaða mat var lagt á þær upplýsingar af hálfu sérfræðinga á vegum ríkisstjórnarinnar og hverjir önnuðust það mat d hvernig ákvörðunin var tekin innan ríkisstjórnarinnar og stuðningsflokka hennar e hvers vegna ákveðið var að hafa ekki samráð við alþingi samkvæmt landslögum tuttugasta og fjórðu greinar þingskapalaga og hvaða ráðherra bar ábyrgð á því að það var ekki gert f hvenær var horfið frá þeirri stefnu að gefa bæri vopnaeftirlitsmönnum sameinuðu þjóðanna meiri tíma til að ljúka störfum og að hernaðaraðgerðir gegn írak kölluðu á nýja ályktun öryggisráðsins g hvernig ákvörðun ríkisstjórnarinnar var komið á framfæri við umheiminn hverjum voru send boð um þessa ákvörðun og með hvaða hætti h af hverju sagt var frá ákvörðuninni í washington en hún ekki kynnt íslensku þjóðinni með fréttatilkynningu á blaðamannafundi eða eftir öðrum viðurkenndum samskiptaleiðum stjórnvalda og almennings það er þetta sem málið snýst um frú forseti ekki það að það voru þessir tveir menn sem opinberlega hafa viðurkennt að hafa tekið ákvörðunina og sjá núna ekki nokkra ástæðu til þess að skoða málið frekar þetta er að mínu mati liður í því að gera upp fortíðina að gera upp söguna við erum þessa dagana að skoða ýmislegt í því sem miður hefur farið í okkar samfélagi á undanförnum árum við erum með rannsóknarnefnd í gangi varðandi aðdragandann að hruni bankana sem skilar núna af sér fljótlega í kjölfarið höfum við sett af stað rannsóknarnefnd þingmanna til þess að fara yfir þá skýrslu og eftir atvikum gefa þá þinginu álit á því meðal annars hvort einhverjir sem nefndir eu í þeirri skýrslu skuli sæta ráðherraábyrgð svo að dæmi sé tekið nú í lokin frú forseti af því að ég sé að ég á hér örlítinn tíma eftir stenst ég ekki mátið að nefna það í þessu samhengi að það vakti auðvitað athygli mína að þegar þetta mál kom fram núna i byrjun febrúar var það auðvitað þannig að það var fjallað um það og vakti nokkra athygli það var fjallað um það í öllum fjölmiðlum landsins á báðum sjónvarpsstöðvum á flestum netmiðlum og í öllum blöðum nema að sjálfsögðu morgunblaðinu blaði allra landsmanna sem beið með það í heila viku að segja frá málinu og þá var að sjálfsögðu ekki sagt frá málinu sem frétt heldur var skrifað álit ritstjóra í reykjavíkurbréfi um það að flutningsmenn þessarar tillögu væru hermikrákur það var útlegging blaðs allra landsmanna á þessari tillögu sem tuttugu og sjö þingmenn úr öllum flokkum eru á mér finnst það skipta máli í þessu samhengi frú forseti vegna þess að við vitum það að annar þeirra aðila sem var ábyrgð á því að þessi ákvörðun var tekin stýrir jú morgunblaðinu núna og hefur auðvitað mjög mikið um það að segja hvernig sagan er skrifuð og mótandi áhrif á það hvaða skoðanir almenningur í landinu hefur á því sem er að gerast meðal annars hér á þinginu ég verð að segja það að mér finnst það ábyrgðarhluti af jafnstórum fjölmiðli og morgunblaðið er að fjalla um þetta mál með þessum hætti